Ja chciałbym zapytać Komisję Europejską, czy my wiemy, co się stało z tymi tysiącami dzieci, które na szlakach imigracji albo już w Europie gdzieś zaginęły

Jeżeli chcemy poważnie traktować takie problemy, to musimy szukać i domagać się odpowiedzi na te pytania. A przede wszystkim nie możemy powiększać bezładu społecznego.